virðulegi forseti í þessari umræðu hvort við eigum að vera fram á kvöld eða ekki finnst mér mjög athyglisvert að hlusta á þessa umræðu og mér finnst alltaf alveg sérstaklega athyglisvert að hlusta á sama hvort ég geri það í þingsal eða í sjónvarpinu tölvunni

að það er nátturlega alveg stórkostlegt að lesa fréttir frá fjórða október tvö þúsund og átta þar sem þessi efnahagssérfræðingur sjálfstæðisflokksins og sérstakur efnahagsráðgjafi fyrrverandi forsætisráðherra já gat það verið virðulegi forseti að sjálfstæðismenn færu af hjörunum þegar verið væri að rifja þetta upp hér segir tryggvi þór herbertsson hér fullvissar tryggi þór herbertsson breska sparifjáreigendur um að það sé ekkert vandamál íslenska þjóðin muni standa á bak við icesave reikninginn hann